Hvala lepa, spoštovane kolegice, kolegi. Spoštovana državna sekretarka, vsi ostali prisotni! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na šesti nujni seji šestega decembra letos kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ga je državnemu zboru v obravnavo predložila vlada. V poslovniškem roku so bili vloženi tudi amandmaji, in sicer so amandmaje vložile poslanske skupine Liste Marjana Šarca, Socialnih demokratov, Stranke modernega centra, Demokratične stranke upokojencev Slovenije in Stranke Alenke Bratušek. Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka gospa Mojca Ramšak Pešec, je podala dopolnilno obrazložitev k členom predloga zakona, ki je del svežnja normativnih podlag za realizacijo letos dogovorjenih ukrepov s sindikati javnega sektorja v okviru sklenjenega dogovora o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju. Zaradi tega, sedaj sistemsko urejenega zamika v letu, ko se bodo ti do sedaj interventni ukrepi sprostili, ne bo takojšnjega javnega finančnega učinka, v tem istem letu pa bo nastal prihranek sredstev za plače v javnem sektorju v višini približno petdeset milijonov evrov. Predstavnik državnega sveta, državni svetnik gospod Rajko Fajt, je predstavil nekatere izražene dileme in mnenja razpravljavcev v obravnavi predloga zakona na seji Komisije Državnega sveta za državno ureditev ter poudaril, da komisija predlog zakona podpira. V razpravi so poslanke in poslanci opozicije najprej poudarili, da dejstvo, da so rešitve predloga zakona usklajene s pristojnimi sindikati zaposlenih v javnem sektorju samo po sebi še ne pomeni, da je ta dogovor po svoji naravi dober. S predlaganimi rešitvami se namreč dosedanji začasen zakonski ukrep pretvarja v trajnega, pri tem pa se opušča njihova prej veljavna vezanost na dosežene javnofinančne okoliščine, to je doseženo stopnjo gospodarske rasti. Nekoč pridobljene pravice bodo sedaj zaradi varčevanja izgubljene, pravzaprav celo pozabljene. Menijo, da je že skrajni čas, da se dokončno v celoti odpravijo prav vsi varčevalni ukrepi, ki so bili uveljavljeni z zakonom o uravnoteženju javnih financ. Dvomijo tudi, da gre pri predlagani ureditvi res za sistemske rešitve, saj gre po vsebini zgolj in samo za zamik izplačil v naslednje leto in v letu dva devetnajst se utegne najti spet nov razlog, ki utegne to izplačilo še dodatno zamakniti. Sprašujejo se tudi, kje je ostala v koalicijskem sporazumu zapisana celovita prenovitev plačnega sistema javnih uslužbencev na način, ki bo omogočala nagrajevanje javnih uslužbencev na podlagi učinkovitosti in uspešnosti. Poudarjali so, da ni res, da so sporazum z vlado podpisali vsi sindikati v javnem sektorju, šlo je k večjemu za določen delež, med njimi pa zagotovo ni sindikalnih predstavnikov zaposlenih v Slovenski vojski in v policiji, kjer se beleži tudi največji kadrovski izpad med zaposlenimi v javnem sektorju. Opozorili so še na dejstvo, da je v obrazložitvi amandmaja k prvemu členu navedeno, da je predlogu zakona priložena tudi izjava o stopnji usklajenosti z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki pa je med gradivom k tej točki dnevnega reda ni bilo moč zaslediti in je bila posredovana članom odbora naknadno. Poslanke in poslanci iz vrst poslanskih skupin koalicije so po drugi strani poudarjali, da je treba spoštovati socialni dialog, predvsem seveda na tej podlagi sprejete dogovore med socialnimi partnerji. Poudarili so tudi, da je kljub občutno boljšemu stanju in prognozi javnih financ v Republiki Sloveniji glede na obdobje med zadnjo, gospodarsko krizo vseeno treba skrbeti za njihovo vzdržnost. Predstavnica predlagatelja državna sekretarka je pritrdila dejstvu, da gre pri rešitvah v okviru predloga zakona pravzaprav za ukrep, ki je bil dosežen v okviru pogajanj o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja, in na za sistemsko rešitev v okviru normativne ureditve sistema plač v javnem sektorju. Na vprašanje, koliko znaša celotna dodatna finančna obremenitev za leto dva tisoč devetnajst, ki je posledica sklenjenega sporazuma s sindikati javnega sektorja, je odgovorila, da bo finančni učinek s sindikati dogovorjenih ukrepov v v javnem sektorju v letu dva devetnajst znašal dvesto devetindvajset milijonov evrov, če pa dogovora, če pa do dogovora s sindikati ne bi prišlo, bi v letu dva devetnajst prenehali veljati vsi interventni ukrepi tako glede delovne uspešnosti kot tudi glede napredovanj v javnem sektorju, kar bi pomenilo dodatno povečanje mase plač za približno dvesto štirideset milijonov evrov. Pritrdila je tudi dejstvu, da pogajanja s sindikati v policiji in Slovenski vojski še vedno potekajo. V nadaljevanju je odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin Liste Marjana Šarca, Socialnih demokratov, Stranke modernega centra, Demokratične stranke upokojencev Slovenije in Stranke Alenke Bratušek k prvemu in drugemu in tretjemu členu. In ob zaključku je odbor v skladu s sto- osemindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o predlogih členih predloga zakona in jih sprejel.